Simplement, à partir du moment où l'on ne casse pas le lien ombilical entre les services des autorités nationales, entre les certifications d'homologation et les constructeurs, on n'arrive pas à trouver la solution parce que, tout simplement, l'industrie automobile est trop importante pour ces États là.

Nous avons progressé, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire et je compte sur la Commission pour qu'elle propose des textes en ce sens dans les mois et les années à venir.